Ce rapport, même s'il semble d'une importance mineure dans le paysage de notre Parlement, me paraît de nature à initier une véritable action communautaire. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Si la commission de la culture et de l'éducation a voté pour le maintien de l'appellation label du patrimoine européen, et le PPE y tenait particulièrement, c'est bien parce que cette initiative ne se limite pas à la période de l'histoire de l'Union européenne, mais s'attache à la grande idée de l'Europe, concept bien plus ancien. Le label est un formidable levier qui doit avant tout promouvoir l'identité européenne à travers sa diversité culturelle. Ce label ne doit pas être vu comme une simple transformation de l'initiative intergouvernementale mais bien comme un véritable outil qui, reposant sur l'expérience, apportera une véritable valeur ajoutée tant à travers l'impulsion qu'elle peut donner à la promotion des valeurs européennes par les États ou les autorités locales qu'au niveau de la connaissance de ces valeurs par les citoyens. Son objectif est bien de renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe chez les citoyens européens et de contribuer à la formation d'une conscience commune.